ákveðið var að hafa ekki samráð við alþingi samkvæmt

og ekki síst eftir efnahagshrunið og hina ítarlegu skýrslu rannsóknarnefndar alþingis átt umræður hér á alþingi um mikilvægi þess að auka gagnsæi og lýðræðisleg vinnubrögð bæði innan stjórnsýslunnar

mér að vísa í hinar ítarlegu umræður sem fóru fram hér í þingsal átjánda febrúar tvö þúsund og tíu þegar mælt var yfir þessum tveimur tillögum sem þá voru fluttar sameiginlega eins og ég sagði áðan fóru fram

og veru verið mistök eins og þá var orðað ég vonast til þess að þessi tillaga fái góðar viðtökur og að það fari fram efnisleg umræða um hana bæði hér í þingsal og eins á vettvangi þingnefndar og að það verði núna hægt að afgreiða hana fyrir vorið þannig að það verði hægt að setja þessa vinnu